Rendkívül nagy gond, hogy az Európai Unióban, mint ahogy ma este elhangzott, legtöbbször Romániát, Olaszországot, Bulgáriát és sajnálatos módon a saját országomat, Magyarországot említették, ahol megsértik az Európai Unió egyik alapértékét, a véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságát.

Nem fogja megspórolni magának az Európai Bizottság, hogy ne ellenőrizze a tagállamokat, hogy ezt az uniós alapvető jogot betartják e. Be kell tartatnia a Bizottságnak, monitoringozni kell, hogy a tagállamokban ne alakuljon ki a tulajdonviszonyokban monopolhelyzet, mint Olaszországban a Berlusconi sajtóbirodalommal, amelynek a példáját már Magyarországon az RTL Klub megvásárlásával követik, vagy ne következzen be, hogy pártkatonákat ültetnek a közszolgálati médiumok